Ich möchte erst einmal sagen, Sie haben es ja beschrieben, die Situation hat sich verschlimmert. In der Eurozone geht die Schere auseinander zwischen Ländern, die sich erholen, und Ländern, die schwächer dastehen. Und die Kosten der Stützung der schwächeren Länder steigen immer weiter. In dieser Situation habe ich einige Fragen an Sie als Währungskommissar Auf den TARGET2 Konten des EZB Systems haben sich Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen den Zentralbanken in Höhe von über 400 Milliarden Euro aufgetürmt. Das liegt daran, dass die Banken nach wie vor nicht ausreichend vom Kapitalmarkt finanziert werden. Wie beurteilen Sie diese im Eurosystem nicht vorgesehenen Verbindlichkeiten? Das große Problem, warum wir mit der Restrukturierung der Schulden nicht weiter kommen, ist, dass das Bankensystem, wie Frau Ford auch gesagt hat, nicht richtig aufgestellt ist. Der Vorschlag für ein europäisches Restrukturierungssystem hat sich verzögert. Wann legt die Kommission diesen Vorschlag vor? Und wie bewerten Sie als Wirtschafts und Währungskommissar diese Verzögerung? Was tun Sie, damit es schneller geht? Zudem haben wir gesehen, wie wir das auch als Grüne schon länger vorhergesagt haben, dass die Maßnahmen gegenüber Griechenland und Portugal nicht greifen, solange die makroökonomischen Bedingungen in der Eurozone nicht besser sind.

Wir haben zunehmenden Kapitalexport und Kapitalflucht in einigen dieser Länder. Und wir haben immer noch eine mangelnde Nachfrage etlicher europäischer Partnerländer, aus den starken Euroländern vor allem. Und wir haben steigende Ressourcen und Lebensmittelpreise, zumindest wenn man das jüngste Auf und Ab mal rausrechnet. Ich frage mich, neben dem Bail out für diese Länder, neben den Hilfen auf der Finanzierungsseite Welche Maßnahmen werden ergriffen, damit die schwächeren Länder makroökonomisch an diesen Fronten Steuern, Nachfrage von außen, Zinsen Entlastung bekommen? Und wie Ich würde Sie deshalb ermutigen, schlagen Sie ein starkes Paket vor, das makroökonomisch die Bedingungen dieser Länder in der Eurozone verbessert. Und zuletzt Die Maßnahmen haben aus meiner Sicht gegen den Geist des EU Vertrags in den Ländern Griechenland, Portugal und Spanien gerade auch die Schwächsten getroffen, während die Stärkeren, die Vermögenden bis heute nicht dazu herangezogen wurden, einen Teil der Lasten zu tragen. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit gerade auch die Vermögenden herangezogen werden, etwas zu den Kosten dieser Krise beizusteuern.